Monsieur le Président, merci à chacune et chacun d'entre vous de vos interventions et de votre soutien, même s'il y a des questions ou des réserves légitimes sur ce projet d'observatoire.

Masip Hidalgo, l'amendement 31, la société civile aura son rôle à jouer dans le fonctionnement de cet observatoire et que ce rôle est bien reconnu par le texte final. C'est un des progrès je le dis comme je le pense qui est dû au Parlement par rapport au texte initial de la Commission.

Je voudrais également dire à Mme Geringer et à Mme Lichtenberger que l'observatoire commence à travailler.

j'y ai rencontré la petite équipe qui démarre ce travail avec beaucoup de compétence, beaucoup d'indépendance, beaucoup de professionnalisme et qui va monter en puissance.

Je voudrais également dire à Mme McClarkin qu'à la suite de l'amendement 13 qui a été déposé, on évite la duplication. Cet office, qui est à Alicante et qui travaille déjà avec les régulateurs nationaux j'y étais d'ailleurs vendredi, au moment même où il y avait une réunion avec tous les représentants des régulateurs nationaux qui travaillent avec l'office d'Alicante va permettre justement de faciliter ce travail, d'éviter cette duplication avec les superviseurs nationaux, et donc de faire un bon travail, intelligent, entre l'office européen avec l'observatoire européen et les superviseurs nationaux. Je remercie M. Mészáros de son soutien.

Nous l'abordons avec le souci d'être objectif et d'être crédible. Nous l'abordons j'en ai parlé d'ailleurs avec

Il s'agit de faire une démonstration objective, concrète, fiable, de ce que représente la propriété intellectuelle pour l'économie, pour la croissance, pour les emplois, de le faire de manière positive et de le faire de manière absolument crédible.

Je crois profondément d'abord au contrat plutôt qu'à la contrainte.

À partir du travail objectif de cet observatoire, nous allons donc développer des campagnes d'explication. Nous allons également M. Schwab, je vous l'avais dit développer un travail en commun avec les pays d'où viennent ces produits contrefaits. J'étais il y a quelques jours en Chine notamment pour en parler. Nous allons augmenter les moyens de recherche technologique sur les matériels de détection et nous allons également, en liaison avec M. Šemeta, renforcer la formation des hommes et des femmes qui travaillent aux différentes frontières externes de l'Europe les services des douanes, de la police pour participer à une formation commune sur la lutte contre la contrefaçon. Voilà tout ce que va permettre cet observatoire auquel je crois beaucoup et c'est aussi pourquoi je vous remercie de votre soutien.

M. Karim ont évoqué l'importance de l'innovation pour l'économie. C'est aussi pourquoi, Mesdames et Messieurs les députés, j'attache autant d'importance à un autre sujet protégeant la propriété intellectuelle qui est le brevet. Nous sommes sur le point, dans quelques semaines, d'aboutir enfin, après vingt cinq ans d'attente, à la création, au moins pour vingt cinq pays et j'espère vingt sept, d'un brevet, d'un titre unique de protection des inventions industrielles. Cela participe du même soutien à l'innovation, à la création et donc à l'emploi.

Il n'y aura pas d'appel aux contributions publiques puisque, précisément, nous créons cet observatoire appuyé à Alicante et que, comme vous l'avez très bien dit Madame Thein, l'office d'Alicante fonctionne sans contributions publiques, avec des taxes et des redevances sur les marques.

Voilà aussi l'intérêt, Monsieur Rübig, d'être situé à Alicante, parce qu'on a là, avec toute la technologie qui est mise en place ouverte d'ailleurs, j'ai pu le constater, pour qu'on sache rechercher, trouver, vérifier des marques on a la capacité de s'appuyer sur ce réseau de petites et moyennes entreprises qui sont précisément

Je voudrais, Monsieur le Président, conclure en évoquant un point que Mme Regner et Mme Gáll Pelcz ont évoqué, qui est en marge de ce sujet mais qui est important la polémique qui semble monter et qui est parfois entretenue au sujet d'ACTA. Je voudrais, sur ce point, inviter l'ensemble des parlementaires, des partis intéressés à faire preuve d'objectivité et à se garder de tirer des conclusions hâtives ou définitives sur ces sujets complexes, parce qu'un esprit de responsabilité est nécessaire de la part de tous ceux appelés à participer à la décision en vertu de leurs compétences institutionnelles respectives. Je voudrais également souhaiter que vous puissiez maintenir l'audition que vous avez prévue sur le sujet d'ACTA au début du mois de mars. Ce sera une bonne occasion d'aller au fond de ce sujet de manière objective, sans passion c'est une question importante pour que vous puissiez prendre vous même, en toute responsabilité, une décision en connaissance de cause. Mon collègue chargé du commerce, Karel De Gucht, s'expliquera complètement en détail sur ce point à l'occasion des débats qui sont prévus fin février et début mars au sein de votre Assemblée. Je voudrais simplement, sur ACTA, ou ACAC en français, confirmer que la Commission considère qu'ACTA serait un outil juridique utile pour garantir à l'échelle internationale un meilleur respect et une protection plus efficace des droits de propriété intellectuelle.

La Commission a toujours considéré qu'ACTA ne changera pas l'acquis communautaire. Cet instrument n'entraînera donc aucune obligation d'apporter des modifications à l'acquis communautaire, que ce soit sur la directive e commerce ou la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Nous considérons aussi, Mesdames et Messieurs les députés, qu'ACTA est cohérent avec les traités instituant l'Union européenne, y compris c'est un point que Mme Regner a évoqué la Charte européenne des droits fondamentaux. Voilà ce que je voulais dire sur ce point, en vous remerciant de votre attention et de vos questions, et en remerciant très sincèrement

M. Schwab serait il utile, après le vote de ce rapport et une fois l'observatoire mis en place avec cette petite équipe que j'ai rencontrée, qu'un certain nombre d'entre vous, de tous les groupes, puissent se rendre à Alicante, pour voir sur place comment fonctionne cet office. On y constatera d'ailleurs que ce n'est pas le soleil qui empêche de bien travailler, au contraire.